Raportorul și a început prezentarea cu o frază foarte importantă, avem nevoie de o îmbinare a politicilor tradiționale ale Uniunii Europene cu noile noastre priorități. Nici primele, nici cele din urmă nu pot să funcționeze unele în lipsa celorlalte. În acest context, doresc să salut viziunea asupra politicii agricole comune creionată în raport. Îmi permit să reamintesc câteva din ideile importante, în primul rând menținerea bugetului PAC pe durata următoarei perioade de programare financiară. Rolul tradițional al agriculturii europene, alături de noile ambiții pe care ni le propunem, justifică din plin menținerea acestui buget. În al doilea rând, necesitatea menținerii unui sistem al PAC bazat pe doi piloni, promovarea zonelor rurale în cadrul celui de al doilea pilon, este strâns legată de obiectivele Strategiei Europa 2020. Un ultim punct este necesitatea unei viitoare PAC reformate care să urmărească utilizarea mai eficientă a bugetului, printre altele, printr o distribuție echitabilă a plăților.